Fungovanie vnútorného trhu Európskej únie bez odbúrania hraníc v bankovom sektore by bolo iste problematické. Preto úsilie o vytvorenie jednotného európskeho systému vykonávania transakcií prechodom z národných štandardov na medzinárodné je pochopiteľnou zmenou, ktorá zjednoduší našim občanom a podnikom cezhraničný platobný styk v rámci Európskej únie. Skutočnosť, že od roku 2014 budú občania eurozóny a od novembra 2016 aj občania ďalších krajín Európskej únie realizovať cezhraničné platobné príkazy a inkasá v Európskej únii za rovnakých podmienok ako na vnútroštátnej úrovni je, myslím si, prirodzeným prejavom integrácie a budovania spoločného trhu, ktorý naši občania aj podnikateľské subjekty iste uvítajú.